Nicméně navážu na to, co říkala kolegyně Šojdrová, a to je problematika spojování kohezní politiky s migrací. Já bych chtěl říci, že už po několikáté slyšíme právě i od proevropských politiků z Německa, Rakouska, Holandska spojování tohoto tématu s tím, že pokud se některé státy nechtějí problémů migrace účastnit, a nehodnotím to, tak budou kráceny v kohezních

Já pokládám právě toto spojování kohezní politiky s migračním problémem nebo s migrační krizí za velký problém v Evropě. Nemyslím si, že bychom měli být podmíněně čerpatelé kohezní politiky, kohezních fondů, ale samozřejmě se musíme i projevit solidárně a chápu, že například i kohezní politika by mohla být použita právě na začleňování